S'il est impératif d'agir et d'agir vite, car la situation humanitaire l'exige, il faut dans le même temps, s'assurer de perspectives à moyen et long termes.

La politique migratoire devient très opérationnelle sous l'effet de l'urgence mais, au delà des choix actuels, la question se pose de l'extension de ce mouvement. Autrement dit, doit on et veut on mieux communautariser nos décisions et nos pratiques en la matière? Deuxième interrogation les mesures opérationnelles posent évidemment la question du financement sur le court, le moyen et le long terme. Et là, c'est la question du budget européen qui s'impose. Pensez vous qu'on puisse continuer à développer nos politiques avec le budget européen actuel? Enfin, s'agissant de la dimension extérieure, l'idée qui est promue est celle de fixer les personnes en quête de protection internationale dans les pays tiers, mais quelle sera l'étape d'après? La création de zones sous bannière européenne dans les pays tiers pour identifier les candidats potentiels?